Zunächst ist zu sagen, es ist erfreulich, dass sich die Regeln für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung die statistischen Regeln dazu verbessern, dass dort auch soziale, ökologische Indikatoren besser abgebildet werden, dass die Daten einer besseren Qualität folgen werden. Man sollte aber nicht verschweigen, was diese Verhandlungen einige Monate aufgehalten hat. Es gab recht scharfe Auseinandersetzungen mit einigen Mitgliedstaaten im Rat, die nicht wollten, dass wirklich Transparenz, gerade im Bereich der Regierungsrisiken, eingeführt wird zunächst im Bereich der Pensionslasten, dann im Bereich anderer außerbilanzieller Risiken, etwa bei Public Private Partnerships

Das bedeutet, wir werden in eine nächste Runde der Auseinandersetzung gehen.

Hier werden wir uns Ende des Jahres mit dem Rat und der Kommission wiedersehen.